Dzisiaj Europa i świat mówi w całkiem innym języku, o całkiem innych wartościach niż do tej pory. To porozumienie, pisane przez dwadzieścia lat, gloryfikuje religię, która już dzisiaj nie funkcjonuje w świecie. Religię, w której przedkłada się pieniądz nad prawa człowieka i ochronę klimatu, religię, która doprowadziła do tego, że dzisiaj Amazonia płonie, a w Brazylii łamane są prawa człowieka. Ta hipokryzja niestety nie może być popierana przez wielu moich kolegów i koleżanek tutaj w tej Izbie, i nie jest popierana przez społeczeństwa naszych państw, społeczeństwa, które wychodzą na ulice, protestując właśnie przeciwko takim porozumieniom. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby to porozumienie było napisane językiem współczesnego świata, ludzi, którzy wychodzą na ulice w obronie praw człowieka, w obronie klimatu. Bo jak popatrzymy w oczy ludziom, którym z jednej strony przyznajemy tutaj nagrody za obronę praw człowieka w Brazylii czy ochronę klimatu, a z drugiej strony sprzedajemy te prawa człowieka i ochronę klimatu za kolejne samochody czy telefony komórkowe? Tak być nie może.